Dieses Haus hat sich mit einer Dreiviertelmehrheit für die Unabhängigkeit des Kosovo ausgesprochen, wie die Kommission und fast alle Mitgliedstaaten.